Obávám se však, že návrh našeho Parlamentu oklešťuje příznivější návrh Evropské komise. Ukrajina je křehká, prochází transformací a je ve válce.